Hvala za besedo. Predsednik, kolegice in kolegi, sam bom, zakon podprl, ker menim, da omogoča več finančnih sredstev za društva na lokalni ravni. Vemo, da se kasneje potem tudi, vsi vrhunski športniki, ki jih danes poznamo, pa so se praviloma začeli kaliti, na začetku predvsem v teh, društvih. Podprl bom tudi zato, ker vem, kako težko društva nabirajo finančna sredstva, zdaj sem tretji mandat občinski svetnik, vedno sem bil do sedaj v odboru za, izobraževanje, kulturo, šolstvo in šport, kjer smo dodeljevali finančna sredstva, ki so bila v proračunu občine za aktualno leto dodeljena, in vem, da še vedno, glavnina finančnih sredstev, ki jih društva dobijo in jih potem uporabijo za svoje dejavnosti, še vedno pride, s strani, donacij, s strani prostovoljnih prispevkov, s strani lastnih finančnih sredstev članov in pa seveda tudi, z raznoraznimi aktivnostmi, ki jih člani, društva počnejo, od redarstva do posojanja kakšnih, klopi, opreme in tako naprej. In vem, da smo imeli vedno tudi probleme, tudi v sami komisiji za šport znotraj tega odbora, kako razporediti sredstva glede na letni program športa, ki ga vsaka občina mora vsako leto, naprej sprejeti in ki je podlaga potem za dodeljevanje finančnih sredstev pač po jasnih kriterijih, kajti v teh, letnem programu športa je, več postavk oziroma je več, namenskih sredstev, več kategorij. Zdaj nekateri bi več dali v prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, drugi bi več sredstev namenili za kakovostni šport, spet nekateri za vrhunski šport, potem imamo noter tudi področje za športno rekreacijo, kjer so pač nekateri mnenja, da se za rekreacijo naj ne daje toliko denarja, ker občina oziroma država nista zadolženi za to, da bi financirali prostočasne aktivnosti državljanov oziroma v tem primeru občanov, tako da vedno moramo najti neki kompromis, kam bomo finančna sredstva usmerili. In lahko rečem, da, smo kar zadovoljni. Recimo konkreten primer, v Poljanski dolini imamo dve, lahko rečemo, v Sloveniji najboljši smučarski skakalki, to sta Ema Klinec in Nika Križnar, in zagotovo bi tema dvema gospodičnama tudi s tem zakonom lahko pomagali, kajti vsi vemo, kako se finančna sredstva oziroma sponzorska sredstva nabira na podeželju. Na podeželju občina, kjer nas je sedem tisoč šeststo, se med seboj praktično vsi poznamo, tisti, ki so v klubih, so sorodniki lokalnih podjetnikov, so znanci lokalnih podjetnikov, in podjetja, ki so družbeno, odgovorna oziroma, da ne uporabim, vaš, jezik, jezik nekaterih, ki so v nacionalnem interesu, samo po sebi financirajo, seveda tudi te, društvene aktivnosti tako športnih kot tudi drugih društev, in prav je tako. Vendar pa, če lahko poslanci pripomoremo, da bi bilo tega še več, ne vem, zakaj tega ne bi storili, in danes imamo odlično priložnost, da to storimo, ker, jaz mislim, da ljudje politikom ne zamerijo, toliko to, da se želimo, želite slikati s športniki kot pa to, da se nič ne naredi za to, da bi potem lahko upravičeno tam tudi stali. Nagrade, ki so jih dobili naši, olimpijci, lahko rečem, da so glede na vas trud glede na vsa finančna sredstva, ki so v preteklih letih vložena, da lahko ti prideš do takega rezultata, da so na neki način bizarna. Kar se tiče športa, se je v prejšnjem mandatu tudi dobro pokazalo ne, sofinanciranje izgradnje in pa obnove športne infrastrukture. V štirih letih je bilo za to področje namenjenih samo pet milijonov evrov. V Gorenji vasi trenutno zaključujemo gradnjo telovadnice, ki bo stala malo manj kot štiri milijone evrov. Evra nismo dobili od razpisa. Pol milijona je prišlo, iz Ekosklada, približno dvesto tisoč evrov bo s Fundacije za šport, vse ostalo je bilo potrebno zagotoviti iz približno deset milijonov vrednega proračuna, kar je ...